Ik ga er dan ook van uit dat er unanimiteit gezocht en gevonden kan worden dat de Europese Unie haar tanden moeten laten zien om dat probleem ook op te lossen.

Maar wij als Parlement kunnen ook laten zien dat we tanden hebben, bijvoorbeeld door voorafgaand aan de discussie te zeggen de ontbossing moet stoppen en de manier waarop de mensenrechten worden behandeld in Brazilië moet stoppen. Dat moet de basis zijn van een toekomstig handelsbeleid.